Monsieur le Président, Madame la Commissaire, je vous le dis en tant que vice président de l'intergroupe ciel et espace, nous devons lutter avant tout pour notre indépendance d'accès à l'espace. Elle est indispensable pour que nous gardions la pleine et entière maîtrise de notre propre croissance, mais elle est menacée. Pour réussir, nous devons être fermes, pragmatiques et innovants. Fermes dans nos intentions l'industrie a besoin de commandes publiques qui lui soient destinées. Sommes nous prêts à programmer la suite de Galileo et de Copernicus? La préférence nationale pour les commandes et les tirs institutionnels est la norme mondiale, sauf en Europe. Pourquoi ne pas imposer la préférence européenne? En avons nous si peur? Les citoyens ont besoin d'une puissance publique qui investisse dans ses infrastructures existantes, comme Kourou. L'Europe va t elle enfin assumer son rôle en participant au financement du pas de tir et du raccordement au nouveau câble transatlantique? Exiger une Commission stratège et visionnaire, c'est être réaliste, car nos clients d'aujourd'hui seront nos concurrents de demain l'Inde, très bientôt, et peut être après l'Indonésie, ou même l'Arabie saoudite. Alors, nous devons absolument innover pour nous démarquer. Ariane 6 la Commission et les États sont ils prêts à assurer les trois à cinq tirs institutionnels annuels indispensables à la rentabilisation du programme? La question est toujours en suspens. Concernant les lanceurs réutilisables, le CNES vient d'annoncer un partenariat de recherche avec le Japon. C'est une bonne nouvelle, mais l'Europe accumule beaucoup de retard sur ces innovations majeures. La Commission a t elle une stratégie? Voici l'ensemble